Tisztelt raportőr asszony, képviselő hölgyek és urak, biztos úr! Köszönöm, hogy biztos úr nagyon sok kérdésre és aggodalomra már válaszolt. Engedjék meg, hogy egy kettőt azért én is megemlítsek. Ugye többen kifejezték aggodalmukat, hogy mi is fog történni az AKCS országokkal. Pontosan az ő megsegítésüket célozza, az ő kompenzálásukra született meg a banánágazati kísérőintézkedésekre irányuló javaslat, amely ugye mintegy évi 190 millió euróval kompenzálja ezeket az országokat azért, amiért komoly terhek rakódnak rájuk a vámmentes banánbehozatali rezsim

A másik aggodalom, ami elhangzott, hogy mi lesz, hogyha még lejjebb visszük a vámokat, hogyha tovább liberalizálunk. Namost azt ne felejtsük el, hogy jelenleg a genfi banánmegállapodás megkötéséről, illetve megerősítéséről esik szó, s az EP nek és a Tanácsnak lesz lehetősége a későbbiekben megvitatni, hogy támogatna e további szabadkereskedelmi egyezményeket az andoki országokkal, illetve Közép Amerikával, amikor majd természetesen a Bizottság az ezzel kapcsolatos előterjesztését benyújtja. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Azt gondolom, hogy a banánmegállapodásnak a megkötése egy 15 éves kereskedelmi vita végére fog pontot tenni, és ez mindenképpen üdvözlendő. Ez az eredmény erősíti az Unió tárgyalási pozícióját nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon, különösen a világkereskedelmi szervezet folyamatban levő dohai tárgyalásain. Én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy mindazokat az aggodalmakat, kérdéseket, amiket önök itt megfogalmaztak a szolidaritáshoz kapcsolódóan, pont a legszegényebb országokat érintő aggodalmakat, folyamatosan napirenden tartsuk, keressük a közös megoldásokat, de ennek a banánkereskedelmi megállapodásnak, illetve a korábbi megállapodást hatályon kívül helyező